Ich kann nur sagen Für eine Partei, die in der politischen Defensive ist, mag so eine Diskussion mit vielen falschen Argumenten eine Möglichkeit sein, wieder Oberwasser zu gewinnen. Aber es geht ja an den Tatsachen vorbei. In Deutschland ist die Situation so, dass die Regierung, die von Herrn Lambsdorffs Partei getragen wird, schon heute einen Steuersatz auf Diesel erhebt, der über dem zukünftigen Mindeststeuersatz liegt. Wir haben zur Zeit in Deutschland einen Mindeststeuersatz von 33 Cent, der würde auf 41 Cent erhöht werden, aber schon jetzt nimmt die Regierung in Deutschland 47 Cent.

Und das Zweite, die Verhältnismäßigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Sozialdemokraten haben immer gesagt, es gibt keine Unkonditionalität der Verhältnismäßigkeit. Deswegen haben wir Änderungsantrag 15 eingebracht, weil wir genau das gesagt haben. Wir dürfen den Dieselmotor mit der Besteuerung nicht kaputt machen.

Offenbar ist das Misstrauen der Kolleginnen und Kollegen bei den Liberalen und Konservativen gegenüber den eigenen Regierungen so groß, weil die Festsetzung des absoluten Steuersatzes nach wie vor Sache der Nationalstaaten, der Regierungen ist. Das Misstrauen ist so groß, dass sie sagen Wenn das kommt, dann erhöhen unsere Regierungen, die wir tragen, die Dieselsteuer. Deswegen kann ich verstehen, dass man sagt, dieses Misstrauen soll dazu führen, diese Verhältnismäßigkeit abzulehnen. Und wenn das Misstrauen bei Ihnen so groß ist, dann glaube ich, ist es richtig, die Verhältnismäßigkeit abzulehnen.

Das können sie sofort machen, ohne Europa.